virðulegi forseti nú eru fjórtán ár og þrjátíu dagar frá því að samningurinn um evrópska efnahagssvæðið gekk í gildi og ísland með menningarstofnanir sínar atvinnufyrirtæki banka sveitarfélög vísindarannsóknir stjórnsýslu og löggjafarstarf sameinaðist innri markaði evrópu engin ein ákvörðun í síðari tíma sögu alþingis hefur haft jafnrík og djúptæk áhrif á íslenskt samfélag og enginn andmælir því nú virðulegi forseti að e e s aðild var algerlega rétt ákvörðun íslendinga hún þýddi opnun landsins nýtt frelsi fólks til að flytjast milli landa stofna fyrirtæki færa fjármagn og eiga viðskipti með vörur og þjónustu hún gaf af sér stóreflda íslenska háskóla kynnti til sögu hér á landi fyrstu réttarbætur á mörgum sviðum til dæmis í umhverfismálum og neytendamálum og hún er hin raunveruleg forsenda þess að íslensk fyrirtæki gátu leyst gamlar og lúnar landfestar og sótt á heimsmarkað jafnokar hvers sem er við íslendingar höfum margt að læra af fjórtán ára reynslu okkar á innri markaði evrópu hugsun til þess núna hversu margir töldu árið nítján hundruð níutíu og þrjú að e e s aðild stefndi þjóðerni og sjálfstæði í bráða hættu og drögum þann lærdóm sem augljóst er af sögu síðasta eins og hálfa áratugar þann lærdóm að það styrkir ísland verulega að taka þátt í innri markaði evrópu ég hef sagt það hreinskilnislega að vera mín í utanríkismálanefnd alþingis í aðdraganda e e s samningsins og hin gríðarlega harða umræða sem þá fór fram í þinginu og samfélaginu öllu sé besti skóli sem ég hafi gengið í gegnum ég kom að málinu andstæð e e s samningnum en sannfærðist eftir að hafa kynnt mér málin í þaula að samningurinn væri mikilvægt gæfuspor fyrir íslenskt samfélag íslensk stjórnmálaumræða verður aldrei söm vegna þess að við bárum gæfu til að taka stökkið inn í e e s áratugum saman hafði það verið viðurkennt stefnumið sem náði að skera á flokkslínur að ísland ætti beinlínis að alda sig frá ábyrgð á alþjóðavettvangi vegna meintrar sérstöðu sá skilningur var útbreiddur að með einangrun væri sjálfstæðið tryggt bjartur í sumarhúsum var aldrei bara skáldsagnapersóna þessi tími er liðinn í íslenskum stjórnmálum og kemur aldrei aftur þótt einstaka menn með fortíðarþrá kunni enn að streitast á móti þátttakan á innri markað evrópu hefur styrkt ísland á ótal sviðum og það er rétt og eðlilegt að nálgast verkefni okkar á evópuvettvangi sem eitt mikilvægasta hagsmunamál íslands þar sem ríði á að sýna árvekni og meta allar stöður rétt samrunaferlið í evrópu hefur bráðum staðið í sextíu ár við íslendingar tókum stökk inn í það fyrir fjórtán árum mikilvægustu þættir þess hafa jafn mikil og nákvæmlega sömu áhrif á starfsskilyrði fyrirtækja á íslandi eins og þeir hafa á fyrirtæki í slóveníu á írlandi í svíþjóð og portúgal hvort sem ísland er innan eða utan evrópusambandsins erum við á innri markaðnum með sínum samræmdu reglum margir hafa orðið til þess að harma á liðnum árum áhrifaleysi alþingis sem einhvers konar stimpilstofnunar e e s gerða í því felst vanmat á möguleikum íslenskrar stjórnsýslu og alþingismanna til að hafa áhrif og til að nýta sér val sem löggjöf evrópusambandsins oftar en ekki gefur aðildarríkjum innri markaðarins við útfærslu e e s efnisreglna í innlendri lagasetningu hins vegar er einnig nauðsynleg forsenda skynsamlegrar umræðu að allir geri ber fullkomlega ljóst að með því að kjósa ess aðild kýs alþingi að halda evrópusamstarfi á stjórnsýslustigi en kýs ekki þátttöku í pólitísku samstarfi evrópuþjóða kjarni munarins á e e s og evrópusambandinu er þessi að e e s samstarf er í eðli sínu stjórnsýsluferli stjórnsýsluferli sem þó bindur alþingi íslendinga til lagasetningar á mörgum sviðum þjóðlífsins á samráðsfundi sem utanríkisráðuneytið hélt fyrir nokkrum árum með fulltrúum íslensks atvinnulífs var það meginniðurstaðan að íslendingar ættu að haga rekstri hagsmunamála sinna eins og við værum aðilar að e s b í niðurstöðum evrópunefndar frá apríl tvö þúsund og sjö er bent á fjölmargar leiðir til að styrkja starf íslendinga gagnvart evrópusambandinu og innan e e s með það fyrir augum að hagsmuna íslensks almennings og íslenskra fyrirtækja verði betur gætt alþingi gegnir þar mikilvægu hlutverki virðulegi forseti í dag á ég sem utanríkisráðherra frumkvæði að þeirri nýbreytni að háttvirtir þingmenn ræði sérstaklega á almennum þingfundi helstu málefni innri markaðar evrópu og aðra þætti evrópusamstarfs sem ísland tekur þátt í til grundvallar er lögð skýrsla sem viðskiptasvið utanríkisráðuneytisins og sendiráð íslands í brussel hafa gert þar sem lýst er stöð og efnisinnihaldi stefnu og löggjafar sem nú eru til meðferðar innan e s b og e e s en mun á næstu missirum koma til afgreiðslu háttvirtra þingmanna á alþingi regluverk innri markaðarins hefur víðtæk áhrif hér á landi ísland hefur ekki sömu tækifæri til áhrifa á þær reglur og aðildarríki e s b en formleg aðkoma íslenskra stjórnvalda að á málum takmarkast við fyrstu stig tillagna frá framkvæmdastjórn e s b reynslan hefur sýnt að unnt er að hafa áhrif á þróun mála innan sambandsins á þessu stigi þegar rétt er á málum haldið nógu snemma prýðilegt dæmi um þetta er stefnumótun e s b um málefni hafsins sem ísland tók virkan þátt í og hafði umtalsverð áhrif á nú liggur fyrir að til að rétta af lýðræðishallann innan e s b og auka áhrif þjóðkjörinna fulltrúa sem er í sjálfu sér jákvætt verður hlutverk evrópuþingsins aukið þetta hins vegar getur takmarkað möguleika e e s ríkja til þeirrar afkomu og áhrifa sem ég var að lýsa alþingi ætti því að efla til muna samstarf við evrópuþingið og láta það ná til fleiri þingnefnda en utanríkismálanefndar og e e s þingmanna nefndarinnar fagnefndir alþingis eiga ríkt erindi við þingnefndir í evrópuþinginu meðan þær sinna mótun löggjafar innri markaðarins og þar með efni væntanlegra íslenskra laga fram til þessa hefur alþingi komið of seint að umræðunni um hver afstaða íslands innan e e s kerfisins eigi að vera hvernig forgangsraða eigi hagsmunamálum hjá sendiráðinu í brussel og meðhöndlun ráðuneyta á e s b reglugerðum eða tilskipunum sem gefa aðildarríkjum svigrúm til að velja útfærslu í landsrétti umræðan í dag og skýrslan til alþingis er liður í því að rétta þessa skekkju í löggjafarstarfi alþingi hefur ekki fylgt eftir eigin reglum um þinglega meðferð e e s gerða frá nítján hundruð níutíu og fjögur þarna þarf úrbætur auk þess sem hlutverk utanríkismálanda ber að efla um leið og ástæða er til að skoða hvort stofna eigi sérstaka evrópunefnd hér í þinginu mun ég nú víkja að nokkrum helstu málefnum sem reifuð eru í skýrslunni og eru áherslumál íslands á evrópuvettvangi á leiðtogafundi evrópusambandsins í lissabon sautjánda desember síðastliðinn var heildstæð stefna evrópusambandsins í málefnum hafsins staðfest nær hún til umhverfismála nýtingu auðlinda siglingamála ferðamála við ströndina hafnamála byggðamála strandbyggða varnir gegn vá og ólögmætum aðgerðum á hafi vöktun siglinga og lífríkis rannsókna og þróunar og uppbygginga upplýsingakerfa má af þessu sjá að stefnan er víðtækari en áður hefur þekkst og gengur þvert á hefðbundna verkaskiptingu ráðuneyta í flestum löndum íslendinga ákváðu snemma að beita sér eins mikið í stefnumótunarferlinu og e s b gaf kost á en staðreyndin er sú að slík ferli eru oftast nær opin íslandi til jafns við aðildarríki en ísland hefur sjaldnast nýtt það

fjörutíu hagsmunaaðila hér á landi allra verkalýðsfélaga sem tengjast störfum á hafinu útvegsmanna rannsóknastofnana náttúruverndarsamtaka menningarstofnana og fleiri utanríkisráðuneytið setti upp vinnuhóp með aðild allra fagráðuneyta sem málefnið snerti og samband sveitarfélaga er skemmst frá því að segja að ýmsar áherslur íslendinga í athugasemdum skiluðu sér inn í stefnuna sem staðfest var í desember eins og nánar er lýst í skýrslunni ísland hefur sótt ráðherraráðstefnu um málið og forseti framkvæmdastjórnar e s b hafi manuel barroso þakkaði þar sérstaklega framlag íslands en talsmenn e s b hafa ítrekað lýst yfir að vegna sérfræðiþekkingar íslendinga á málefnum hafsins sé framlag okkar til málaflokksins mikils metið

evrópusambandið hefur sett sér tölusett markmið um minnkun gróðurhúsalofttegunda og hafði lykiláhrif á samningafundi sameinuðu þjóðanna um viðbrögð við loftslagsvánni á balí í desember evrópusambandið er orðið forustuafl í umhverfismálum í heiminum nú um stundir í lok ársins má ætla að ný löggjöf sem miðar að því að skylda sveitarfélög fyrirtæki og almenning til að endurvinna úrgang verði afgreidd viðskiptakerfi með gróðurhúsalofttegundir er í mótun á grundvelli tilskipunar frá tvö þúsund og þrjú sem hefur verið tekið inn í e e s samninginn eins og rætt var um á alþingi síðastliðið haust í nóvember varð ljóst að gildissvið þessa regluverks mundi ná til flugstarfsemi leggur ísland nú áherslu á að færa rök fyrir sérstakri nauðsyn samgangna í lofti fyrir íslenskt samfélag svo reglurnar verði ekki of íþyngjandi fyrir íslenska flugstarfsemi eins og nánar er rakið í skýrslunni rétt er að geta þess að vænta má þess að viðskiptakerfið nái til siglinga innan fárra ára sem og til áliðnaðar fyrsta heildstæða orkustefna e s b var afgreidd á leiðtogafundi í mars á síðasta ári þá voru í september kynntar tillögur um afnám hafta í orkusölu sem ná munu til íslands og fela í sér samræmdar reglur um innri markað með raforku framkvæmdastjórnin telur ljóst að núverandi reglur um aðskilið eignarhald á orkumarkaði hafi ekki skilað árangri og samþjöppun væri mikil komst eftirlitsstofnun efta að sams konar niðurstöðu um e e s ríkin en tiltók þó að of snemmt væri að dæma um áhrifin á íslandi tilskipun sem felur í sér að póstþjónusta verði gefin frjáls hefur verið umdeild innan e s b en verður líklega samþykkt á næstu mánuðum með gildistöku árið tvö þúsund og tíu innleiðing hér á landi mundi þýða að íslandspóstur h f missi einkarétt til póstþjónusta breytingar hafa orðið á samningnum um niðurfellingu tolla á landbúnaðarafurðir þannig að ísland fær stærri kvóta fyrir lambakjöt til e s b og nýjan kvóta fyrir smjör skyr og pylsur en e s b á móti kvóta fyrir nautgripi svínakjöt kjúklinga rjúpur pylsur uppmerktar sér upprunamerktar afurðir osta og kartöflur íslendingum býðst að gerast aðilar að tímamótasamningi e s b við bandaríkin um loftferðir þar sem opnað er fyrir jafnt aðgengi allra flugfélaga að áætlunarflugi til bandaríkjanna ný kynslóð samstarfsáætlana um vísindi menningu og félagsmál hóf göngu sína á síðasta ári en ísland hefur frá upphafi fengið miklu meira fé inn í verkefnið hér á landi en við höfum lagt inn sjö þúsund manns komu að slíkum e s b verkefnum á íslandi árið tvö þúsund og sex fjögur þúsund sjö hundruð nemendur í grunnskólum og framhaldsskólum og ríflega þúsund erlendir nemendur komu gagngert til námsdvalar á íslandi tvö hundruð verkefni voru unnin undir íslenskri stjórn líkur eru á að eftir margra ára deilur um þjónustutilskipun e s b verði bætt við regluverk e s b sérstakri tilskipun um almannaþjónustu þjónustutilskipunin sjálf er til meðferðar á vettvangi efta þar sem e e s efta ríkin ráðskast um hvernig tilskipunin verði tekin upp í samninginn vinnuhópur ráðuneyta hefur verið settur upp hér á landi vegna þessa og var tilskipunin send tuttugu hagsmunaaðilum og óskað athugasemda vegna væntanlegrar innleiðingar er unnið úr þeim athugasemdum sem bárust en ísland mun fylgjast af sérstökum áhuga með umræðum um skilgreiningu almannaþjónustu í e s b löggjöf sem nú eru hafnar rekstur e e s samningsins hefur gengið vel en til þess þarf góðan samstarfsvilja allra aðila aðstæður verða hins vegar erfiðari eftir því sem evrópusambandið tekur skipulagsbreytingum hlutverk evrópuþingsins eykst og framkvæmdastjórnin breytist án þess að hægt sé að breyta stofnanakerfi e e s efta stoðarinnar jafnhliða við megum ekki loka augunum fyrir þessu heldur verðum við að bregðast við jafnharðan eftir því sem hægt er virðulegi forseti ég hef áður úr þessum ræðustól bent á að skilin milli alþjóðamála og innanlandsmála séu að hverfa í stjórnmálum aðild íslands að innri markaði evrópu felur í sér að skilin eru horfin á sviði fjármagnsflutninga vöru og þjónustuviðskipta fólksflutninga félaga og hugverkaréttar samkeppnismála matvælamála samgangna orku og umhverfismála neytendamála vísinda rannsókna menntunar og menningar svo nokkuð sé nefnt á þessum sviðum deilum við valdi til stefnumótunar og reglusetningar með öðrum aðildarríkjum evrópska efnahagssvæðið og lokum ekki augunum fyrir því að þetta er bróðurparturinn af starfsemi evrópusambandsins e e s samningurinn er hins vegar alþjóðasamstarf á stjórnsýslustigi eins og fyrr sagði og að upplagi þiggjandi gagnvart e s b á þessum sviðum í schengen samstarfinu tekur ísland hins vegar fullan þátt einnig í pólitíska þættinum í stjórnarsáttmálanum er áhersla lögð á að staða íslands í evrópusamstarfinu sé á dagskrá með virkum hætti og að umræða sé mikilvæg fyrir hagsmuni landsins stjórnarsáttmálinn mælir fyrir um að komið verði á fót sérstakri nefnd eins konar vaktstöð til að fylgjast með þróun mála í evrópu og leggja mat á breytingar út frá hagsmunum íslendinga nefndin mun taka til starfa á næstu dögum og munu tveir alþingismenn stýra starfi nefndarinnar með sameiginlegri formennsku þeir ágúst ólafur ágústsson varaformaður samfylkingarinnar og illugi gunnarsson varaformaður þingflokks sjálfstæðisflokksins þess hefur verið óskað bréflega að allir stjórnmálaflokkar skipi fulltrúa í nefndina auk samtaka atvinnurekenda og launþega þá hef ég sett á fót eina nefnd og er í þann veginn að skipa aðra sem skipaðar eru embættismönnum og hagsmunaaðilum til að fjalla um landbúnaðarstefnu og sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins ég tel mikilvægt að við fylgjumst ávallt grannt með þróun stefnumiða sambandsins á þessum sviðum til að vera sem best búin undir breytingar sem hér kunna að ferða það fer ekki fram hjá nokkrum manni að mörgum í íslensku atvinnulífi þykir íslenska krónan sníða sér of þröngan stakk ég hef haldið því fram lengi að krónan stefndi í að vera viðskiptahindrun og að smæð gjaldmiðilsins kostaði almenning á íslandi meira en hægt væri að una við aðstæður knýja á um að allir stjórnmálaflokkar og forusta atvinnulífs og launþegahreyfingar hreinsi borðið leiti fyrst sameiginlegs skilnings á aðstæðum og svo nýrrar lausnar sem styrkti ísland til framtíðar ég er sammála bæði forsætisráðherra og formanni bankastjórnar seðlabankans um að einhliða upptaka evru að hætti svartfellinga sé útilokuð fyrir ísland mín skoðun er að evra verði ekki tekin upp án aðildar að myntbandalaginu í heild ríkisstjórnin er ávallt reiðubúin í samræðuna um þessi mál ég hvet samtök atvinnurekenda samtök launafólks og aðra þá sem vilja leggja gott til að taka upp ný vinnubrögð og benda á ábyrgar og færar leiðir til lausna sérstaklega þurfum við að vara okkur á því að fara ekki að næra gömlu hugmyndina um að sérstaða okkar losi okkur undan skyldum sem aðrar þjóðir þurfa að taka á sig lýðræðisleg samræða um leiðir íslands til framtíðar er verkefni okkar allra og ekki einkamál stjórnmálamanna eða flokka því ljóst er að ákvörðun um nýja stöðu íslands í evrópusamstarfi verður tekin í þjóðaratkvæðagreiðslu án samþykkis kjósenda fer enginn lönd né strönd almenningur á rétt á málefnalegum umræðum greiðum og réttum upplýsingum og heiðarlegu mati á hagsmunum lands og þjóðar fyrir fjórtán árum og þrjátíu dögum tóku íslendingar stökkið inn á sameiginlegan innri markað evrópu þau sem þá óttast mest ásælni útlendinga til dæmis að hingað mundu flykkjast þúsundir frá eins og það var kallað fátæku ríkjunum írlandi og finnlandi eða útlendingar mundu kaupa upp allar jarðir á íslandi höfðu þegar á reyndi ekkert að óttast sagan kennir meira að segja að ísland írland og finnland hafa öll blómstrað á innri markaði evrópu án ásælni og með gagnkvæmum ávinningi virðulegi forseti innri markaður evrópu og samræmdar reglur hans eru hversdagslegur íslenskur veruleiki fólks og fyrirtækja í dag stofnanauppbygging hans ný stefnumótun og löggjöf hefur ýmsa galla og marga kosti eins og allur annar íslenskur veruleiki það var löngu tímabært að ýmsar hliðar framkvæmdarinnar yrðu ræddar sérstaklega á þingfundi eins og við nú gerum verkefni okkar ríkisstjórnarinnar háttvirtra alþingismanna og íslendinga allra er að halda áfram vegferðinni í evrópusamrunanum styrkum og markvissum skrefum en heltast hvorki úr lestinni né hlaupa hraðar en við getum